Madame la Présidente, l'histoire est particulièrement lourde et douloureuse dans les Balkans, et l'Union européenne peut, de mon point de vue, et doit jouer un rôle essentiel dans l'aide à la réconciliation. Je suis, bien sûr, satisfait du dépôt de la demande officielle d'adhésion et du regard bienveillant de la Commission.

Effectivement, la volonté d'adhésion à l'Union européenne doit s'accompagner d'efforts d'organisation administrative et politique. Un État de droit est évidemment la première marche à franchir, cet État de droit qui doit permettre de lutter contre la délinquance, contre la corruption et le crime organisé.